forseti ég vil hér rétt eins og aðrir þakka hæstvirtum ráðherra fyrir yfirferðina hér er auðvitað um að ræða algjörlega fordæmalausan viðburð sem við höfum rætt hér í þinginu allt frá því í febrúar leið þá þegar var settur á stofn hópur ráðuneytisstjóra til þess að taka ákvörðun um og forgangsraða aðgerðum í apríl síðastliðnum fór sú sem hér stendur

í grundarfirði og nágrenni um síldardauðann í kolgrafafirði ásamt fulltrúum helstu stofnana sem að málinu komu sem eins og hér hefur komið fram gríðarlegur fjöldi stofnana þarna var mjög vel mannaður fundur það var gríðarlega mikil þátttaka og mikill áhugi á umræðunni í lok þessa fundar var tekin ákvörðun um það að koma á því tengslaneti sem hér hefur komið fram í umræðunni að skipti gríðarlegu máli að haldi sameiginlega utan um þessar flóknu upplýsingar og þessa miklu þekkingu sem þarna verður að liggja undir við sérhvert skref staðan er auðvitað alveg gríðarlega flókin en ég vil nota þessa stuttu ræðu mína hér til þess að leggja áherslu á tvennt í fyrsta lagi mikilvægi þessa samstarfs við heimamenn það er óendanlega mikilvægt að halda því vel á lofti en ekki síður hef ég verið að velta því fyrir mér virðulegur forseti hvort tengiliðahópurinn eigi að fá skýrara umboð hvort tengiliðahópurinn eigi að fá skýrara umboð að því er varðar að forgangsraða þeim hugmyndum sem upp hafa komið með fullri virðingu af góðri reynslu fyrir ráðuneytisstjórahópum allra tíma kann það að vera svo að við forgangsröðun þeirra sé meira litið til kostnaðarþátta til skemmri tíma heldur en til lausna til lengri tíma þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að sú þekking sem tengiliðahópurinn býr yfir sé festur enn þá frekar í sessi undir stýri í því verkefni sem þarna er undir ég vil líka virðulegi forseti nefna þverun fjarða hér hafa nokkrir þingmenn nefnt það mál ég sagði það sjálf þegar þetta kom upp nú bara í fyrravetur að við hljótum að endurmeta þverun fjarða í ljósi þessa viðburðar og ekki bara að því er varðar kolgrafafjörð sérstaklega og hönnun þar og flæði á sjó og svo framvegis heldur að kanna aðrar lausnir við samgöngubætur svo sem jarðgöng þar sem þau eiga við það eru fjöldamargar þveranir í pípunum á næstu missirum og árum og sérstaklega fyrir vestan við í raun og veru höfum skýra skyldu til að endurmeta þveranir í ljósi þessarar uppákomu samkvæmt varúðarreglunni svo ég nefni hana nú okkur öllum til skemmtunar en það er auðvitað mjög mikilvægt að við horfum til þeirra ríku náttúruhagsmuna og efnahagslegu hagsmuna sem hér eru undir þá alveg í lokin virðulegi forseti þetta er dæmi þetta er ekki gott dæmi þetta er sársaukafullt dæmi um mikilvægi þess að við búum yfir góðum rannsóknum og þekkingu á samspili þátta í